Panie Przewodniczący! W dzisiejszych trudnych czasach to właśnie nauka musi mieć silny głos. Musi budować mosty wbrew podziałom, stanąć po stronie solidarnej, spójnej i mądrej Europy. Europy, która swoją siłę buduje na wiedzy, nie na stereotypach i populizmie. Wierzę, że Horyzont Europa daje nam taką siłę. W dotychczasowych unijnych programach naukowych pęknięcie na mapie Europy było bardzo głębokie.